Gospod, podpredsednik državnega zbora, hvala za besedo, spoštovane ministrice, spoštovani ministri, kolegice in kolegi, poslanca v poslanski skupini italijanske in madžarske narodne skupnosti bova podprla predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto dva devetnajst. Vlada je pod vplivom ugodnih gospodarskih razmer in dobrega stanja javnih financ po njenem mnenju pripravila stabilen in razvojno naravnan predlog rebalansa proračuna, v njem je zagotovila tudi sredstva za višji minimalni dohodek in minimalno plačo, dvig povprečnine, socialnih transferjev, letnega dodatka in izredne uskladitve pokojnin in za ukrepe v zdravstvu. Kljub temu bo potrebno že za prihodnje leto zelo previdno načrtovati proračunske prilive in odlive ter pri tem upoštevati vrsto dejavnikov, kot so opozorila fiskalnega sveta, Evropske komisije in hitro spremljajoče se razmere na svetovnih trgih. Poskrbeti bo potrebno za razvoj gospodarstva in obrti kot tudi za boljše delovanje zdravstvenega sistema kot celote, skrb za socialno šibke, več vlaganja v raziskovanje in inovacije ter v kulturo, tudi v avtohtonih narodnih skupnostih pričakujemo več sredstev za delovanje ustanov, organizacij, projekte in in programe, potrebne naložbe v šolstvu in in za gospodarsko osnovo. Vlada je namreč v predlogu rebalansa proračuna za letos obdržala raven sredstev iz preteklih let, ki avtohtonim narodnim skupnostim ... Odgovornem prevzemanju bremen ob zadnji gospodarski krizi omogoča le preživetje, posebej zaskrbljujoč je položaj radijskih in televizijskih programov narodnih skupnosti v okviru RTV Slovenije, ki ga je potrebno takoj rešiti, kulturne dejavnosti narodnih skupnosti si po velikem rezu leta dva tisoč dvanajst še niso opomogle. V naši poslanski skupini bova rebalans proračuna za letos podprla, po tem pričakujeva reševanje omenjenih težav, pravočasno, v sodelovanju pri pri pri pripravi predloga proračuna Republike Slovenije za leto dva tisoč dvajset, ki bo avtohtonima narodnima skupnostma omogočil omogočilo potreben razvoj, hvala. Hvala lepa, stališče poslanske ...